Je me félicite de l'importance accordée à la cohérence entre les politiques internes et externes qui est, à mes yeux, fondamentale si l'on veut pouvoir continuer à défendre l'universalité, mais aussi l'indivisibilité des droits de l'homme.

Je m'étonne que notre rapporteur ait déposé un amendement visant à dénaturer le considérant U du rapport. Oui, l'économie mondiale traverse une crise grave qui a de lourdes retombées sur les droits économiques et sociaux, ici et ailleurs. Cette crise n'est pas finie et les droits économiques et sociaux sont bafoués, c'est un fait. Je regrette aussi les obsessions de ce Parlement européen sur un certain nombre de pays, certes moins prononcées que par le passé. Je reconnais les atteintes aux droits de l'homme qui sont commises dans ces pays, mais je pense à tous ceux qui sont oubliés et où la situation est souvent encore plus grave. Je pense à la Corne de l'Afrique, et notamment au Soudan et à l'Érythrée. Je pense à la Turquie et à l'Égypte, où la situation ne cesse de s'aggraver, mais aussi aux pays du Golfe, en ce jour où nous venons de remettre le prix Sakharov à Raïf Badawi. Je me demande également ce que vient faire la référence à l'opération EUNAVFOR Med, dont on sait qu'elle ne résoudra pas grand chose et qui fait peser de nouveaux risques sur les migrants.